Transnistrien ist eine spätstalinistische, eine kriminelle und auch eine zum Teil gefährliche militaristische Struktur. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich erkennen, dass es auch in der Republik Moldau noch viele Probleme gibt. Wir sind besorgt über den Separatismus der Gagausen, aber auf der anderen Seite mahnen wir auch die moldauische Regierung, die Minderheitenrechte und die Vielfalt der Sprachen und Kulturen in Moldau zu respektieren und anzuerkennen. Wir als Europäische Union spielen hier eine ausgleichende Rolle.

Den Missbrauch dieser Konflikte für Dominanzpläne zu unterlaufen und für Menschenrechte einzutreten, ist die Aufgabe dieses Hauses.